Por esa razón, ha sido encarcelada en una prisión de máxima seguridad, en condiciones que ponen en peligro su vida. El Presidente Chávez ha pedido públicamente al fiscal que solicite la pena máxima y, a la Asamblea Nacional, que apruebe una ley para agravar su sentencia con efecto retroactivo.

Al contrario, demuestra la deriva autocrática y autoritaria de un régimen que, bajo la apariencia de elecciones democráticas, cierra los medios de comunicación adversos, ordena confiscaciones y arresta a los adversarios políticos, contraviniendo el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Por todo ello, pedimos la puesta en libertad inmediata de la juez Afiuni.